Es ist wichtig, dass die Ausarbeitung der Strategie ein offener Prozess ist, bei dem nicht nur einige wenige einflussreiche Akteure das Sagen haben. Das bedeutet, dass wir auch Lösungen finden müssen für widersprüchliche Interessen. So sind nicht alle Formen des Ausbaus der Wasserstraße mit dem Ziel, das einzigartige Naturerbe Donau zu schützen, in Übereinstimmung zu bringen. Es gilt, die technischen Möglichkeiten zu nutzen, die Schiffe dem Fluss anzupassen und nicht umgekehrt. Es geht hier um die frei fließende Donau in Bayern. Dass in einer Mitteilung der Kommission nun nicht versucht wird, das Naturverträglichste und technisch Mögliche zu nutzen, ist außerordentlich kritikwürdig. Entgegen den bisherigen Empfehlungen legt die Kommission sich auf die Ausbauart fest, damit Schiffe der Kategorie 4B bis 2015 ganzjährig verkehren können. Dadurch ist ein Konflikt vorprogrammiert, der nicht sein muss, wenn man wirklich einvernehmlich die bestehenden technischen Möglichkeiten nutzt und gleichzeitig die Natur schützen will. Diese Vorfestlegung ist unbedingt zurückzunehmen. Abschließend plädiere ich auch dafür, dass man die EU Roma Inklusionsstrategie mit der Donaustrategie verbindet.